Wir machen uns hier ja sehr viele Gedanken um die Verbesserung der Transparenz in der Europäischen Union und insbesondere mit Blick auf die europäischen Institutionen damit die Bürger Europa besser verstehen und besser nachvollziehen können, was hier läuft, und vielleicht auch tatsächlich ihre Meinung rechtzeitig im Gesetzgebungsprozess sagen können.

Muss man alles offenlegen, was hier jemals gesagt wird, überall Protokoll führen? Ich glaube, dann könnte man keine wirkliche Politik mehr machen, denn natürlich müssen die Entscheidungen öffentlich sein, müssen die Debatten öffentlich sein, aber wir wissen auch alle, die wir ja schon viele Jahre in der Politik sind, dass es natürlich auch sensible Gespräche gibt, die man nicht unbedingt veröffentlichen kann. Oder schauen wir in Trilog Verhandlungen, wenn es um fachliche Gesetzgebung geht Wenn man Gespräche aus Trilog Verhandlungen veröffentlichen würde, dann würde das die Trilog Verhandlungen unter Umständen blockieren, weil dann nämlich wieder von außen Einfluss genommen würde, durch das Lobbying zum Beispiel.

Müssen wir alle Dokumente veröffentlichen oder geht es allein schon um Informationen? Geht es nur um die Gesetzgebungsarbeit oder geht es auch um Informationen aus Vorgängen in den Verwaltungen der Institutionen der Europäischen Union? Damit setzen wir uns gerade auseinander. Aber wir haben zum Bericht Heidi Hautala, den die Kollegin Sargentini freundlicherweise übernommen hat, gute Kompromisse gefunden, trotz aller anfänglichen Schwierigkeiten, uns zu verständigen. Das gibt mir große Hoffnung, dass uns das auch in Zukunft bei dem noch anstehenden Bericht des Kollegen Cashman gut gelingen wird, dass wir doch zusammenfinden, zu richtigen Definitionen finden werden.

Und was ist richtig und wichtig, an die Öffentlichkeit zu geben? Denn wir wissen auch alle, wenn wir ehrlich miteinander sind, eine Überflutung der Öffentlichkeit mit Informationen erreicht genau das Gegenteil von Transparenz, nämlich dass man außen gar nichts mehr versteht, weil man die eigentlich essenziellen Dinge nicht mehr herausfiltern